Následující chci uvést jen jako příklad pro porovnání a zamyšlení v České republice, členské zemi Evropské unie, došlo nedávno k reálnému odsouzení do vězení obyčejného občana, řidiče autobusu, v souvislosti s tím, že jako protest přimaloval některým politikům na jejich předvolebních portrétech

Takže když chceme posuzovat spravedlnost ve vztahu k politice jinde, měli bychom se nejprve dívat na naše vlastní unijní hřiště.